frumkvæðið að þessari umræðu sem er afar mikilvæg ég vil líka fagna því sérstaklega hversu hófstillt hún er og fer yfirvegað í gang því þetta er ákveðið kjörlendi fyrir yfirlýsingar sem eru

ég held að það sé kannski ekki síst því að þakka að það er dálítið um liðið síðan skýrslan kom út og umræðan hefur fengið svolítið að gerjast og þróast það er svo sem ekki að ástæðulausu að þessi könnun hefur verið mikið í umræðunni því það kemur í ljós að lesskilningur íslenskra nemenda að honum hefur farið aftur frá síðustu mælingu en það kemur líka fram að íslenskir nemendur standa sig verr í stærðfræði og fer aftur í náttúrulæsi frá síðustu könnunum þannig í raun er það svo að það er ákveðin

eins í þessum þremur þáttum sem bendir til þess að við séum ekki að tala um eitt tiltekið atriði heldur frekar einhvers konar samspil ég vil líka fagna þeim tóni sem er í máli hæstvirts ráðherra og háttvirtur þingmaður guðbjartur hannesson var á svipuðum slóðum þá varast að draga of víðtækar ályktanir ég held að við þurfum bara að segja það hér fullum fetum að það þarf að styrkja verulega menntarannsóknir á íslandi það er það sem okkur vantar því svona niðurstöður vekja fyrst og fremst fjöldann allan af spurningum við þurfum að hafa verkfærin og tækin til þess að takast á við þær spurningar og takast á við þær vangaveltur hver er staða ungmenna almennt á íslandi hvað eru þau að gera eru þau að vinna með skóla hvernig verja þau tíma sínum almennt hvernig er búið að þeim á heimilunum þessar vísbendingar sem við erum að fá þarna endurspegla kannski miklu víðtækari umræðu og miklu stærri þess vegna held ég líka afar mikilvægt að horfa ekki bara til skólans heldur ekki síður til samfélagsins í heild hvaða kennileiti sjáum við í samfélaginu í heild að því er varðar umhverfi barna og ungmenna þetta þarf allt saman að vera undir ég er fengin því að umræðan snýst ekki um það að líta til kennsluaðferða eða viðmiða í þeim löndum sem best skora

það er kannski ekki síður ástæða til þess að skoða það sem kemur vel út í þessari könnun það er hinar jákvæðu niðurstöður en í skýrslunni segir meðal annars með leyfi forseta niðurstöðurnar sýni jákvæða þróun á skólabrag og bekkjaranda undanfarinn áratug stuðningur kennara við nemendur sem var mikill hefur aukist mjög samband nemenda við kennara hefur styrkst mikið nemendur samsama sig nú mun betur nemendahópnum í skólanum og svo framvegis þarna erum við með mælanlega styrkleika sem er alltaf grundvöllurinn til þess að byggja umbætur á það er held ég gott veganesti í öllu skólastarfi og öllu uppeldisstarfi að byggja á styrkleikum nemendanna og byggja á styrkleikum skólaumhverfisins þannig að þessi styrkleiki er umtalsverður auður sem við höfum í íslenska skólakerfinu það er vellíðan nemendanna sjálfra fer vaxandi það eru spurningar sem hér hefur verið velt upp varðandi kynjamun mig langar líka til þess að staldra við umfjöllun sem hefur hér verið þegar vikið að í umræðunni það er munurinn á þéttbýli og dreifbýli það er áhyggjuefni þarna er mjög afgerandi munur sem verður að athuga betur þá finnst mér full ástæða til að velta fyrir sér endurspeglast þarna almennur vandi dreifbýlisins atvinnuvandi almennar tilhneigingar í byggðaþróun menntunarstaða og svo framvegis í hinum dreifðu byggðum landsins er ekki mikilvægt að skoða þetta allt saman í samhengi eru skólarnir of mikið miðaðir við þéttbýlið er skipulagið menntastefnan námskráin aðallega miðuð við þarfir þéttbýlisins er það

ráðherra hrapa ekki að neinum niðurstöðum heldur að byggja á styrkleikum okkar skóla